Rzeczywiście wokół Lasów Państwowych w Polsce narosło w ostatnich miesiącach sporo nieporozumień, szczególnie jeżeli chodzi o tę sprawę kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. Ale te dane, które przed chwileczką zaprezentowałem, pokazują, że polskie Lasy Państwowe prowadzą wzorcową gospodarkę leśną w całej Unii Europejskiej. Co więcej i to bardzo mocno chciałbym podkreślić to jest gospodarka samofinansująca się. Dziękuję bardzo